Herr Präsident, Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

Dann wird versucht, Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, doch nicht für Kontrollen zu sein, die vor dem Export stattfinden.

Es geht um gefährliche Chemikalien!

Da wird es doch verdammt noch einmal möglich sein, darüber zu diskutieren, ob diese Exporte nicht vorher bewilligt werden können.

Das ist nicht mehr Bürokratie, das ist nur etwas mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit für die Menschen, die dann darunter leiden, dass diese Güter exportiert werden, die darunter leiden, dass einige europäische Firmen damit vielleicht mehr Profit machen! Ich glaube, da ist es wichtiger, dass wir als Europäisches Parlament dafür sorgen, dass Europas Industrie exportiert, aber dass auch gut kontrolliert wird, und dass vor allem vorher kontrolliert wird. Deshalb sind wir als Sozialdemokraten so interessiert daran, dass

Sie wollen, dass alles schnell geht, alles problemlos geht.